Si l'on veut devenir des adultes, si l'on veut construire l'autonomie stratégique européenne, si l'on veut être indépendants, si l'on veut peser dans ce monde dangereux, alors il faut donner les moyens de construire cette défense européenne, car la situation actuelle est intenable. On ne peut pas avoir des soldats français qui meurent au Sahel, des pays qui dépensent dans leur budget de grandes sommes pour construire cette défense européenne et d'autres pays qui font comme si la fin de l'histoire était toujours un mythe valable.